Durch unser Verhalten als Verbraucher, durch das Agieren unserer Konzerne, die bei ihren Bestellungen einen so hohen Kostendruck ausüben, aber auch durch eine Definition von Handelsbeziehungen, in denen die Produktionsbedingungen der eingeführten Waren kaum eine Rolle spielen. Ja, Lieferkettenstrukturen und bedingungen müssen verbindlich geregelt werden! Die Mehrheit dieses Hauses hat bislang stets gegen Anträge meiner Fraktion gestimmt, mit denen das Verhalten von europäischen Konzernen in der Welt verbindlich geregelt werden sollte und nicht nur auf Selbstverpflichtungsbasis. Die Einhaltung von Menschenrechten und Arbeitnehmerrechten und von Umweltschutzkriterien wollte die Mehrheit dieses Hauses nie als rechtlich fixierte Vorbedingung für die Einfuhr von Waren akzeptieren. Geiz ist geil und mehr und mehr und mehr als Werbeslogans sind eben mit zwei Seiten verbunden und unmenschlich. Ich hoffe sehr, Sie beginnen endlich umzudenken, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich appelliere an die Kommission und ich habe Ihnen sehr aufmerksam zugehört, Herr Kommissar umgehend die entsprechenden Gesetzesvorlagen zu erarbeiten. Lassen wir die skrupellosen Unternehmer nicht länger davonkommen!